Európska únia má veľkú zodpovednosť v oblasti presadzovania toho, aby sa vo svete dodržiavali ľudské práva. Je to otázka ľudskej dôstojnosti, no zároveň aj praktický spôsob, ako predchádzať vlnám migrácie z krajín, ktoré potláčajú základné práva človeka. Je dobré, že navrhnutý text tejto správy bol vyvážený a obsahoval výzvu k zrušeniu trestu smrti, aj zákaz náhradného materstva ako neľudskej praktiky, ktorá vedie ženy k predaju a prenajímaniu svojich tiel. Na druhej strane sa do textu dostala skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré prekračujú právomoc Parlamentu. Je smutné, že ľudské práva sú zneužívané ako zámienka na propagovanie potratov a manželstva osôb rovnakého pohlavia, pričom sa celkom ignoruje princíp subsidiarity.